virðulegur forseti við settum okkur það markmið að árið tvö þúsund tuttugu yrði færni íslenskra grunnskólabarna sambærileg við tíu efstu þjóðir samkvæmt o e c d pisa rannsókn samkvæmt nýjustu rannsókn færumst við fjær því markmiði það beinir sjónum okkar að þeim sameiginlega og það kemur í ljós einnig virðulegur forseti að annars staðar á norðurlöndum virðist sama vera á ferðinni það beinir sjónum okkar að þeim sameiginlega menningarheimi sem við deilum og ég tel vert að það verði skoðað frekar hvort innan hans megi greina einhverja þætti sem kynnu að hafa þessi áhrif sameiginlega á norðurlöndum þessi pisa könnun dregur líka fram breikkandi bil á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins við getum ekki sem íslendingar unað við það við þurfum að greina vandann

með það að markmiði að íslenskum grunnskólabörnum

virðulegur forseti ég tel líka ástæðu til að nefna að þegar rannsóknir sýna að líðan barna í skólum er betri en í fyrri rannsóknum er það vel að samhliða betri líðan dragi úr námsárangri klingja í það minnsta hjá mér fyrrum kennara og skólastjóra varúðarbjöllur það klingja varúðarbjöllur vegna þess að að mínu mati ætti betri líðan að kalla á betri námsárangur það er frábær niðurstaða þessarar könnunar að nemendum líði betur í grunnskóla okkar heldur en í sambærilegum könnunum áður fyrr en ég tel það ekki ásættanlegt að samhliða því fari námsárangri að því er þessi rannsókn tekur til að fari honum hrakandi það er ljóst að við höfum fjarlægst markmiðið okkar sem við settum okkur fram til tvö þúsund tuttugu